Kolega Geier přece nemluvil, kolego z Nizozemska, o tom, že chce navyšovat rozpočet.

On mluvil o tom, že musíme hledat vlastní zdroje pro financování Evropské unie. Když hledáme vlastní zdroje, to znamená, že přece budeme chtít méně peněz po členských státech. Jestliže se tady nebudeme poslouchat a budeme tady pronášet politické proklamace, tak tato debata je naprosto zbytečná.

Vždycky ta debata sklouzne k tomu, že se sekneme u nějakého bodu, ať už u bodu, jestli to má být ekologická daň nebo to má být daň z nějakých služeb, transakcí a tak dále, ale všichni se nakonec shodneme, že by Evropská unie měla být méně závislá na příjmech jednotlivých členských států. Já nejsem pro to, jak jste říkal, kolego, navyšovat bezhlavě rozpočet.

My tady nemluvíme o tom, že po vystoupení Velké Británie nahradíme příjmy Velké Británie nějakými příjmy ostatních členských států.

My neřešíme perspektivu pěti let, ale perspektivu daleko delší.